Doamnă președintă, stimată colegă, ați făcut o declarație șocantă, cel puțin pentru mine, că ați intrat în Uniunea Europeană pentru a lupta să o dezmembrați.

Vă întreb, mie mi se pare naiv, dumneavoastră credeți că unul este mai puternic decât